Sexuální orientace a genderová identita je stále příčinnou závažného porušování lidských práv v řadě zemí. Osoby příslušející k této menšině jsou ve zvýšené formě oběťmi diskriminace a špatného zacházení. V řadě zemí je sexuální orientace a genderová identita důvodem nejen trestního stíhání, ale také nelidského zacházení, mučení či dokonce ukládání trestu smrti, což je pro nás naprosto nepřijatelné. Takovéto porušování lidských práv je neslučitelné se základními principy Evropské unie i Všeobecné deklarace lidských práv, podle které má každý člověk mít stejná práva bez jakéhokoliv rozlišování. Vítám proto také rezoluci Organizace spojených národů, která je jako vůbec první svého druhu věnována konkrétně porušování lidských práv na základě sexuální orientace a genderové identity a která tak prokazuje univerzálnost lidských práv. Podporuje otevřený dialog v rámci této oblasti a jsem přesvědčena, že Evropská unie by měla při vykonávání své vnější i vnitřní činnosti zastávat jednotný přístup k uplatňování lidských práv.